Señora Presidenta, Señorías, por desgracia las crisis humanitarias son cada vez más frecuentes. Las causas no son solo el cambio climático o desastres naturales sino, a menudo, conflictos armados fruto de intereses económicos también decisiones políticas, como la de cerrar las fronteras ante la llegada de miles de refugiados, que ha generado una crisis humanitaria en nuestro propio territorio. Por eso, somos extremadamente escépticos respecto a las posibilidades reales de esta Cumbre. ¿De qué sirven los compromisos vagos de ayuda humanitaria si sus políticas están agravando las propias crisis humanitarias? A no ser que el objetivo real de la Cumbre de Estambul sea maquillar las políticas de la Unión Europea y, sobre todo, las de nuestro nuevo socio turco. Señorías, no sirve de nada regalar tiritas con la mano izquierda mientras con la derecha se reparten hachazos a los derechos humanos y a la legalidad internacional. Si quieren aportar soluciones, pueden hacerlo mañana abran vías seguras y habiliten un corredor humanitario para la llegada de los refugiados